De la même manière que nous demandons que la question de l'ESB soit traitée aussi de manière scientifique.

Mais là aussi on est limité par les méthodes dont on a connaissance. Mademoiselle Băsescu, concernant le système de qualité d'indication géographique, avec les États Unis, on est encore en négociation pour arriver à une reconnaissance mutuelle des systèmes d'indication géographique autres que pour les boissons alcoolisées et le vin pour lesquels on a des éléments d'accord spécifique. Mais on espère arriver aussi dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce à une reconnaissance de ce système d'indication géographique. D'ailleurs, avec certains pays, certains grands pays comme la Chine par exemple, mais avec d'autres aussi, dans les accords bilatéraux, on traite chaque fois la question de la reconnaissance des systèmes d'indication géographique. On espère pouvoir avancer aussi avec les États Unis sur cette question.